Dach zusammengelegt werden, und wir stärken die Umsetzung der Klima und Umweltziele, indem künftig mindestens 55 der Infrastrukturinvestitionen dazu beitragen müssen. Wir verbessern die Beratung und Unterstützung vor allem bei kleinen Projekten, wir steigern die Schlagfertigkeit, indem die Direktvergabe der EU Garantie an lokale Förderinstitute erweitert wird, und wir sichern die politische Unabhängigkeit und Transparenz von Investitionsentscheidungen. InvestEU ist nicht der Abschluss, sondern die vierte Ausbaustufe verstärkter öffentlicher und privater Institutionen im Interesse Europas, von Wachstum und Beschäftigung in die richtige Richtung.